Sledovala som túto veľmi dôležitú a zaujímavú diskusiu zo svojej kancelárie a chcem poďakovať pani kolegyni Geringer aj Vám, pán podpredseda Európskej komisie. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že Európska komisia zriadila skupinu na najvyššej úrovni, ktorá radí Európskej komisii pri redukcii byrokracie.